Tisztelt Képviselőtársaim! A jelentés és a mögötte álló tervezet egyértelműen számunkra elfogadhatatlan módon a bevándorlás elősegítését és megkönnyítését szolgálja és készíti elő. A bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása egy újabb lépés a központosított, Európai Unió által irányított, a bevándorlók és a menekültek szétterítését irányzó intézkedésének. Továbbá elfogadhatatlan az, hogy az illegális bevándorlás kifejezést szabálytalan bevándorlás kifejezéssel kívánják helyettesíteni, ezzel is próbálván legitimmé tenni az egyébként törvénytelen cselekményt. Európa népeinek már elege van a bevándorlók áradatából, és jó lenne, hogy ha ezt az itt ülő megválasztott képviselők is tudomásul vennék. Sajnos nem tudok mást mondani erre a jelentésre, minthogy ez önmagának a karikatúrája. Az Európai Parlament karikatúrája, ami ebben a jelentésben megvalósul.